Je voudrais vous dire, d'abord, que nous sommes entièrement d'accord avec la résolution conjointe en ce qui concerne Natalia Estemirova, Zarema Sadulayeva et Alik Dzhabrailov. Nous avons été bouleversés par ces nouveaux assassinats qui, effectivement, ne sont que des assassinats parmi d'autres parmi les militants des droits de l'homme en Tchétchénie. Nous avons demandé, dans notre résolution, exactement la même chose que dans la résolution conjointe, c'est à dire que nous condamnons l'attaque, que nous demandons une enquête, que nous nous préoccupons du climat de détérioration des droits de l'homme pour les militants en Russie.

Nous voulons que cet agenda des militants des droits de l'homme et de la défense de ces militants fasse partie de cette résolution, mais aussi de toutes les négociations que nous entreprendrons avec la Russie. Donc, c'est simplement ici, et je le précise, un problème de timing et un problème de lieu. C'est une question politique qui doit être traitée de façon politique et pas seulement ici, aux urgences.